Nicméně druhý extrém, který já vidím při objíždění ČR, je, že na jeden zkontrolovaný projekt přijdou tři nebo čtyři další kontroly, které hledají, zda v tom projektu nebyla chyba.